frú forseti um leið og ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir sína skýrslu og umræðuna um hana hér í þessum sal á hinu háa alþingi get ég ekki látið hjá líða að deila með ykkur þeim hugsunum mínum að kannski sé kominn tími til frú forseti að þeir háttvirtir þingmenn sem fæddir eru fyrir árið nítján hundruð fimmtíu taki sér svona eins og hálfan dag saman haldi svolítið semínar og fari yfir fortíðina í eitt skipti fyrir öll við höfum hreinlega ekki frú forseti tíma til þess að standa í því hér á hinu háa alþingi í hvert einasta skipti og í þau fáu skipti sem hér fer fram umræða um alþjóðamál og utanríkisstefnu íslands að hún snúist svo að segja einvörðungu um fortíðina verkefnin eru bæði áhugaverðari og brýnni en svo

sem rætt er um utanríkismál

hafa ekkert nýtt fram að færa mér er nær að halda að þeir hafi ekki lesið nýja bók um stöðu alþjóðamála í fimmtíu ár eða svo tímarnir hafa breyst viðfangsefnin hafa breyst og viðbrögð okkar við þessum staðreyndum hljóta líka að breytast

en það sem mér þótti einna áhugaverðast í umræðunni hér fyrr í dag er að heyra eða það má kannski orða það þannig að það rann upp fyrir mér að í umræðum um stöðu varnarsamstarfsins við bandaríkin og stöðu varnarsamningsins og útfærslu á honum virðist mér að við séum búin að finna hér tvo aðila sem séu sammála um málið það er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og háttvirtur varnarmálaráðherra bandaríkjanna donald rumsfeld þeir séu sammála um það hvað þurfi að gera á íslandi aðrir eru það ekki við vitum frú forseti að það hefur lengi verið ætlan bandaríkjastjórnar að minnka hér viðbúnað það þarf ekki að fara hér yfir bréfaskiptin og það sem gerðist fyrir tveim árum síðan það þekkja allir sem hér sitja en við vitum það einn flokkur á alþingi fagnar því það er stjórnmálahreyfingin vinstri hreyfingin grænt framboð og við vitum það líka að í washington eru það haukarnir sem ráða ferðinni í pentagon í varnarmálaráðuneytinu sem telja enga þörf á því að hafa hér fjórar herþotur þetta liggur þó fyrir eftir umræðu morgunsins mig langar á þeim stutta tíma sem ég hef frú forseti að tæpa á nokkrum atriðum hæstvirts utanríkisráðherra sagði í ræðu sinni með leyfi forseta baráttan gegn hryðjuverkum má ekki vera háð á kostnað mannréttinda eða mannréttindalaga ég nefni það hér vegna þeirra umræðu sem hefur farið fram meðal annars um meinta fangaflutninga

vegna þess að hér hafa menn komið upp og sagt við vitum ekki í raun hvað er hér í gangi gott og vel

að þarna sé ekki rétt á málum haldið það ætti að vera nóg til þess að íslensk stjórnvöld tækju við sér vegna þess að við getum ekki leyft okkur að láta það gerast fyrir einhverja slysni eða athugunarleysi að hér sé verið að millilenda með fanga í því skyni að færa þá til annarra landa þar sem beita má áhrifaríkari aðferðum eins og einhver mundi orða það pyntingum mundu aðrir segja til þess að ná fram upplýsingum því nefni ég þetta hér að í stórblaðinu new york times birtist grein núna fjórtánda nóv síðastliðinn eftir tvo málsmetandi menn annan prófessor við georgetown háskóla þar sem farið er vandlega fyrir það með hvaða hætti bandarísk yfirvöld hafa beitt

og hvernig það hreinlega liggur fyrir og er skjalfest hjá bandarískum yfirvöldum hvernig það hefur verið gert og samþykkt af varnarmálaráðherra

kommúnismans í ráðstjórnarríkjunum í sovétríkjunum sálugu og í þeim ríkjum sem bjuggu við kommúnisma árum og áratugum saman aðferð sem snerist í raun ekki um það að ná réttum upplýsingum út úr föngum út úr grunuðum mönnum heldur að ná þeim tökum á þeim að þeir brotnuðu niður á sál og líkama og létu að vilja þeirra sem hefðu þá í haldi þessi aðferð var notuð í gúlaginu í moskvu og fyrir austan járntjald áratugum saman þessa sömu aðferð hafa bandarísk stjórnvöld nú tekið upp á sína arma í svokölluðu stríði gegn hryðjuverkum ég vil nefna þetta hér frú forseti því að það er ekki allt sem sýnist í þessum efnum og það verður að ganga úr skugga um það með ráðum sem duga að það sé ekkert misjafnt á ferli i þeim flutningum sem hér hefur verið um rætt og það sé alveg öruggt

stuðli ekki að eða beri ekki á nokkurn hátt ábyrgð á því að hér um íslenskt land sé hægt að flytja fólk til annarra landa svo að hægt sé að kynna það við yfirheyrslur það veldur mér líka vonbrigðum frú forseti að í umræðum um hina íslensku friðargæslu sem fær væna fjárveitingu á næsta ári samkvæmt frumvarpi til fjárlaga sem er til umfjöllunar í þinginu fimm hundruð sjötíu milljónum króna hygg ég að það sé svona um það bil að þar sé í ljósi þeirra umræðna sem orðið hafa meðal annars á hinu háa alþingi hér í vor ekki gerð minnsta tilraun til þess að endurskoða verkefnavalið eða ekki gefið til kynna með neinum hætti að í ráðuneyti utanríkismála eigi að skoða það nánar og betur hvernig verkefni friðargæsluna eru valin við höfum meðal annars í höndum skýrslu sem hefur verið rædd hér um íslensku friðargæsluna

þar er með góðum rökum bent á að það er margt fleira sem hægt er að gera og verja peningum til við uppbyggingu og friðargæslu og við aðstoð á svæðum sem eru stríðshrjáðum en að senda af stað vel útbúna jeppabíla til utanvegaaksturs í afganistan það voru í raun einu nýju tíðindin í þessari ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að nú hefði verið hætt við annað af tveimur slíkum verkefnum í afganistan vegna öryggisástandsins þar en hæstvirtur ráðherra sagði líka í ræðu sinni um annað málefni að íslendingar ættu að einbeita sér að verkefnum á þeim sviðum þar sem við höfum þekkingu og reynslu þessu er ég fyllilega

því finnst mér blasa við frú forseti

beiðni sem komið hefur frá landsfélagi unifem á íslandi um það að styrkja verkefni þess næstu þrjú árin í kósóvó og á balkanskaganum til þess að stuðla að réttindum kvenna og aukinni meðvitund um jafnrétti kynjanna

til að stuðla að friði og uppbyggingu á landi þar sem verið hafa átök árum saman en þau verkefni sem friðargæslan hefur valið sér hingað til engu síðra og í hugum sumra okkar miklu betra um þetta hefur ráðuneytinu borist erindi um þetta höfum við fengið vandlega kynningu

verkefni sem kostar brotabrot af því sem verið er að leggja til friðargæslunnar og má í mínum huga alveg eins lækka þá upphæð aðeins í fjárlagafrumvarpi næsta árs

það skiptir nefnilega máli frú forseti að við séum að beita okkur á alþjóðlegum vettvangi á þeim sviðum þar sem við höfum þekkingu og reynslu og á þeim sviðum eins og innan friðargæsluverkefnanna þar sem ekki er krafist vopnaburðar það er ekki okkar deild ef þannig má að orði komast það er ekki að ástæðulausu að við höfum haft hér erlendan her og varnarsamning við erlent ríki

hlutverk íslendinga eða verkefni okkar að sinna þessum verkum það eru önnur verk sem falla okkur betur og eiga betur við og eru í raun þannig að við getum sinnt þeim miklu miklu betur heldur en hinum það eru verkefni á sviði jafnréttismála á sviði heilsugæslu öll þessi brýnu verkefni til uppbyggingar eftir stríð sem eru engu minna merkileg en önnur verkefni sem krefjast vopnaburðar eða einhvers slíks engu minna merkileg og í huga þeirrar sem hér stendur mun merkilegri í raun mig langar einnig frú forseti vegna þeirrar umræðu sem hér varð um mannhelgina um nýtt hugtak um skylduna til að vernda sem háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir gerði að umræðuefni hér að binda það saman við annað sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon nefndi í sinni ræðu um borgaralegar fyrirbyggjandi aðgerðir þetta tvennt á algjörlega saman þessi nýja hugsun má öryggi um öryggi mannsins þegar ríkið bregst þegar yfirvöld bregðast og þegar alþjóðasamfélagið á að taka í taumana það á jafnt við í umræðunni um skylduna til að vernda líf og hin hliðin á því eru borgaraleg verkefni fyrirbyggjandi aðgerðir aðgerðir sem koma í veg fyrir það að við þurfum að lenda í hernaðaríhlutun eða öðru slíku það væri hægt að hafa langt mál um það hér en hér gefst ekki tími til þess ég vona samt að það sem hér hefur verið lagt inn í umræðuna og alveg sérstaklega hugtakið um human security kallast það á ensku um mannhelgi eða mannvernd að það hugtak fái aukið vægi í umræðum um alþjóðamál og um íslenska utanríkisstefnu og að það verði í raun fókusinn að það verði brennidepill þess sem við höfum fram að færa á alþjóðlegum vettvangi á komandi árum